Das kann sich sehen lassen!

also Bereiche, die für unsere Kompetenz im Bereich Telekommunikation, aber auch in anderen Bereichen stehen, und wo Europa tatsächlich eine Führungsrolle hat.

Clean Sky beschäftigt sich ja sehr intensiv mit Flugverkehrsmanagement und der dazugehörigen Infrastruktur. Gerade mit Galileo haben wir hier schöne Ansätze zur Verbesserung.

Im Besonderen möchte ich eine Beteiligung von kleinen und mittleren Unternehmen, aber auch von Selbständigen unterstreichen.

und natürlich auch einen höchstmöglichen Grad an Transparenz, um Interessenkonflikte im Keim zu ersticken.